til hæstvirts umhverfisráðherra um mælingar á brennisteinsvetni í andrúmslofti þar er spurt hvernig háttað sé mælingum á loftbornu brennisteinsvetni á höfuðborgarsvæðinu og í hveragerði hvar mælistöðvar séu staðsettar hvenær voru þær settar upp og loks hvort uppi séu áform um að fjölga mælistöðvum í byggð umhverfis hellisheiði og spurt um afstöðu ráðherra til þess að eina færanlega mælistöð heilbrigðiseftirlits reykjavíkurborgar hafi í sumar verið óstarfhæf lengst af tilefni þessarar fyrirspurnar er eins og fyrirspurnar minnar til hæstvirts iðnaðarráðherra hér fyrr í dag að leita í þeirri staðreynd að mengun af völdum brennisteinsvetnis frá jarðvarmavirkjunum á hellisheiði er miklum mun meiri heldur en menn höfðu gert ráð fyrir í umhverfismati og svo mikil að menn telja jafnvel að það geti verið heilsu manna hættulegt það er greinilegt að það hefur slæm áhrif á gróður og hér fyrr í dag var um það rætt að þetta hefur einnig áhrif á mannvirki nú mun gufan í hellisheiði vera óvenju rík af brennisteinsvetni en í

eru í greinargerð rakin þau áhrif brennisteinsvetnis sem hafa orðið til þess að menn hafa sett í öðrum löndum umhverfismörk fyrir leyfilegum hámark styrks þess en um það fjallar einmitt þessi þingsályktunartillaga það er auðvitað þyngra en tárum taki að þessar mælingar sem sýna hina miklu aukningu á brennisteinsvetni þær eru teknar í tuttugu og fimm til þrjátíu kílómetra fjarlægð frá upptökum mengunarinnar og það er mín skoðun að það sé mjög mikilvægt eins og reyndar kemur fram í þessari þingsályktunartillögu að auka mjög rannsóknir á losun brennisteinsvetnis tryggja að það fari fram ítarlegri mælingar og á fleiri stöðum auk þess sem gerðar verði ráðstafanir til þess að hreinsa brennisteinsvetni úr útblæstri jarðgufu virkjananna og þetta eru sem sagt herra forseti forsendurnar fyrir þeim spurningum sem fram eru bornar á þingskjali hundrað og þrettán ræðu lokið